Takto to vyzerá aj s prípadom Sama Rainsyho, ktorého sa chcú súčasní vládcovia prirodzene zbaviť, pretože je pre nich konkurenciou, vytvára pre nich riziko budúcej politickej zmeny. Iste aj v tomto prípade by sme mohli intervenovať a žiadať kambodžskú vládu o to, aby prestala šikanovať svojho politického odporcu a vytvorila mu priestor na to, aby mohol rovnako ako ostatní súťažiť v politickom boji. Vzhľadom na lepšie vybudované kontakty, ktoré máme s Kambodžou, myslím si, že v tomto prípade môžeme byť aj úspešnejší, ako v prípade Harare. Takže myslím, že v tomto prípade by naozaj stálo za to vytvoriť politický tlak na kambodžskú vládu, aby zvážila svoj postup a svoje správanie sa k politickým odporcom, aby vytvorila podmienky na to, aby došlo v tejto krajine k voľnej a korektnej politickej súťaži.